Chers collègues, j'ai maintenant le grand honneur et le plaisir de souhaiter la bienvenue au Secrétaire général des Nations unies, M.

Nos deux organisations sont nées des cendres de la Seconde Guerre mondiale et ont été bâties sur les mêmes valeurs, avec le même objectif promouvoir la paix et la prospérité par une coopération multilatérale. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons travailler ensemble pour répondre aux attentes de nos concitoyens et livrer des résultats tangibles. Nous devons faire face aux défis mondiaux communs les conflits, les terrorismes et la radicalisation, la gestion des flux migratoires, mais aussi le changement climatique, la pauvreté et le chômage. Nos citoyens attendent une Europe plus présente et efficace sur la scène mondiale. On ne peut pas continuer à assister, impuissants, aux bombardements en Syrie, à la famine en Afrique, aux milliers de morts dans le désert et en Méditerranée, à la traite de femmes et d'enfants, regarder avec indifférence la violation croissante des droits fondamentaux, assister au recul de la démocratie dans certains pays, dont le Venezuela et la Turquie, ou à la persécution des minorités religieuses. Hier, nous avons parlé d'Afrique avec le président de la Commission de l'Union africaine, M.

C'est pourquoi il faut renforcer la coopération trilatérale entre l'ONU, l'Union européenne et l'Union africaine, notamment sur la prévention et la réponse rapide aux crises et aux conflits.